Panie Przewodniczący!

Natomiast nie zawsze i nie ze wszystkim tak jest.

Tworzymy jednolity wspólny rynek, natomiast niestety niemalże każdego dnia możemy usłyszeć doniesienia potwierdzające, że funkcjonują w Unii Europejskiej na wspólnym rynku różnego rodzaju partykularyzmy krajowe, regionalne, branżowe, sektorowe. Co najgorsze w tym wszystkim, że towarzyszy temu taka spolegliwość, można by to tak odebrać, organów, które powinny dbać o uczciwą konkurencję na wspólnym rynku, łącznie niestety z Komisją Europejską.

Latami toczą się takie sprawy. Jak mogą przedsiębiorcy stabilnie pracować, zatrudniać swoich pracowników, świadczyć im to, co im się należy, skoro każdego dnia nie wiedzą, co ich spotka w drodze? Z tym musimy skończyć, żeby budować siłę europejskiej gospodarki.